Madame la Présidente, Madame la Commissaire, après trois années d'activité, il est temps d'offrir à l'initiative pour l'emploi des jeunes un bilan de santé.

Des fonds européens, il est aujourd'hui le meilleur élève.

Oui, le taux de chômage des jeunes a diminué, mais il est encore trop important et un certain nombre d'États sont à la traîne dans l'utilisation des fonds. L'heure étant aux bonnes résolutions de la nouvelle année, j'aimerais ici en formuler trois. Elles sont indispensables pour décupler la force de frappe de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Cette aide doit d'abord aller à ceux qui en ont le plus besoin, à ces jeunes isolés parce qu'ils ne sont pas inscrits auprès des services pour l'emploi, parce qu'ils sont peu ou pas qualifiés ou parce qu'ils sont éloignés des grands centres urbains.

Elles doivent être une plus value sur un CV et un passeport pour décrocher un emploi dans la foulée. En ce sens, il faut mettre davantage l'accent sur les expériences d'apprentissage qui forment directement à un métier et sur les expériences à l'étranger.

elle doit à tout prix faire partie des priorités de la prochaine programmation budgétaire.